Som rád, že posledný samit EÚ Ukrajina oficiálne potvrdil vôľu oboch strán prehlbovať vzájomné vzťahy.

Jej politický význam je dôležitým ukazovateľom pre nastavenie vzájomných vzťahov. Ich skutočné prehlbovanie môže priniesť hmatateľné výhody pre obidve strany. Posledný samit potvrdil, že chceme s Ukrajinou kráčať po rovnakej ceste. Je to európska cesta smerom k asociačnej dohode a DCFTA. Máme jasné pravidlá. Ich naplnenie je však plne v rukách ukrajinských politikov. Hádam by to pre nich nemalo byť až také ťažké, veď majú podporu vlastných občanov, ktorí by koniec koncom najviac pocítili výhody z členstva v EÚ. Dôvera v spravodlivosť a fungovanie demokratických inštitúcií na Ukrajine musí byť pre Úniu jasným limitom vo vzťahu k tejto krajine. Myslím si totiž, že pokiaľ budú pretrvávať na Ukrajine problémy so selektívnou spravodlivosťou a pochybnosti pri fungovaní právneho systému, je otázne, či podpísanie asociačnej zmluvy a DCFTA prinesie očakávaný pozitívny vplyv pre obidvoch partnerov.